Regiunea Mării Negre prezintă o importanță geostrategică, în special pentru securitatea energetică și pentru diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu energie ale Uniunii, datorită proximității sale față de Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. În urma aderării României și Bulgariei, Uniunea ar trebui să devină un actor important în relațiile internaționale din regiune. Ca raportor pentru opinie a Comisiei ITRE privind o strategie a Uniunii Europene la Marea Neagră, am subliniat valoarea adăugată europeană și importanța coridorului sudic al gazelor ca mijloc de îmbunătățire a siguranței aprovizionării Uniunii. Consider că proiecte precum gazoductul Nabucco, alături de gazoductul Transadriatic, conducta petrolieră paneuropeană PEOP, interconexiunea Turcia Grecia Italia sau interconexiunea Azerbaidjan Georgia România evidențiază atât importanța deosebită a angajamentelor Uniunii în regiunea Mării Negre, cât și nevoile ulterioare de intensificare a cooperării dintre țările din jurul Mării Negre. Solicităm Comisiei să acorde o mai mare prioritate regiunii Mării Negre și să dezvolte o strategie a Uniunii Europene pentru Marea Neagră, însoțită de un plan de acțiune.